La prima, quella dei burocrati, che ha le sue fondamenta nell'euro, la sua ragion d'essere nella tutela delle élite e il suo fine ultimo nella realizzazione di un'Europa senza confini, senza identità, fatta di lavoratori sottopagati, sfruttati, mansueti, di accaniti consumatori, sudditi del mercato finanziario e delle sue logiche malate. La seconda, la nostra, invece, basa le sue fondamenta nella storia gloriosa di questo continente, che trova la sua ragion d'essere nella tutela dei nostri popoli e ha come fine ultimo la costruzione di un'Europa che tuteli le identità e la democrazia. Lo stesso Presidente Sassoli è espressione che siede su quella poltrona di presidenza, è espressione di queste alchimie parlamentari tra democristiani e socialisti, quelli che hanno penalizzato l'Italia per tanti anni, quelle logiche che hanno penalizzato il nostro paese per tanti anni e hanno penalizzato i nostri artigiani, i nostri agricoltori e le nostre famiglie. Lo dico all'Aula, ma soprattutto a quelli che ci ascoltano fuori da questo palazzo. Non fermerete la nostra rivoluzione con gli accordi di palazzo. Noi, questa Europa la cambieremo e il riscatto dei popoli arriverà.